De altfel, traducerea și publicarea au durat mai mult decât negocierea.

Opinia mea este că, dacă statele membre ar renunța la reticențele actuale, am putea avea un cer unic european într un timp extrem de scurt. Aceasta presupune să avem o rețea de rute directe și un control de trafic eficient, care să nu mai țină cont de granițele naționale. Din păcate, nu se dorește încă acest lucru și singura soluție este să implementăm foarte repede pachetul SES II. Comisia a propus măsuri de urgență care, de altfel, sunt cerute deja în regulamentele aprobate.

2012. Pentru aceasta este însă nevoie de ghidul prevăzut de regulament și care, din păcate, în concluziile Consiliului din 4 mai nu este menționat. Lipsa ghidului poate fi utilizată de către statele membre ca un motiv de întârziere. Mai mult, ghidul trebuie să fie instrumentul prin care, la termenul cerut, să avem nu numai zone de trafic coordonat, ci un real cer unic european. Ghidul trebuie să prevadă un control al traficului în interiorul blocurilor, realizat în coordonare cu blocurile vecine, astfel încât să nu existe zone de suprapunere. În caz contrar, vom înlocui actualele granițe naționale cu granițele blocurilor și vom extinde nejustificat termenul de implementare a cerului unic european. Nu cred că este nevoie să ne gândim, în viitor, că va fi necesar un regulament SES III, care să unească blocurile. Această abordare permite, de asemenea, ca implementarea sistemului SESAR să se desfășoare în condiții optime și cu costuri minime.